La réponse est simple. Avant la Première Guerre mondiale, il y avait des États nations qui voulaient unifier l'Europe d'une manière hégémonique sous disons la puissance de l'Allemagne, de la France ou de la Russie. Avant la Deuxième Guerre mondiale, c'était la même chose. Il a fallu la défaite de l'Allemagne nazie et celle des grands États coloniaux comme la France et l'Angleterre pour qu'enfin l'Union européenne puisse se créer avec une réalité. Il ne doit plus y avoir d'État hégémonique dans l'Europe. C'est cela la condition. Telle a été la condition de base de la création de l'Europe comme nous la connaissons aujourd'hui. L'État, le nationalisme, ce n'est pas seulement la guerre, le nationalisme, c'est l'égoïsme. L'hégémonisme, c'est l'égoïsme!

pays. Je vous le dis, si nous continuons comme cela, nous détruisons ce que nous avons construit. Il n'y a pas de vérité unique. Il n'y a pas d'idéologie unique. Si nous ne comprenons pas cela, nous n'arriverons pas à construire l'Europe!

Enfin, j'ai envie de vous dire Relisez Camus, soyons Sisyphe, soyons heureux, en remontant en permanence la boule européenne pour faire avancer l'Europe. Oui, c'est difficile! Oui, c'est dur! Mais c'est un avenir qui sera meilleur pour nos enfants!

Allez y franco!

Voilà quand j'ai été conçu. Alors, imaginez que le 4avril, j'arrive sur terre, que je commence à parler et que je dise à mes parents Dans cinquante ans, il n'y aura plus de frontière entre la France et l'Allemagne. Le Rhin ne sera plus une frontière mais un fleuve commun. Mes parents auraient dit On a un problème.

quoi. Voilà l'histoire européenne. Voilà mon histoire!

compromis. Évidemment, ici, au Parlement, il faut faire des compromis, mais ayons une vision. Je suis pour les États Unis d'Europe! Oui, je crois que l'Europe fédérale, c'est l'avenir du bien social. C'est l'avenir d'une Europe où tous les citoyens auront une place socialement, pourront vivre en paix et pourront vivre bien! Nous n'y arriverons que par la vision d'une Europe qui va vers l'Europe

Le souverainisme national a été balayé par la mondialisation.

La souveraineté, c'est lorsque les peuples peuvent décider librement, démocratiquement de leur mode de vie, de projets de civilisation. Le projet de civilisation, nos modes de vie dans le monde de la globalisation d'aujourd'hui, nous ne pouvons plus les défendre au niveau national. Si nous nous replions sur la nation, nous serons battus, nous serons balayés comme la souveraineté nationale l'a été par la mondialisation. Voilà ce qu'il faut dire à ceux qui vendent des mirages, du retour à la nation. Il faut leur dire Vous savez, dans trente ans, plus aucun État membre de l'Union européenne ne fera partie

pas nous! À moins qu'il y ait une Europe fédérale. Une Europe fédérale, c'est le contraire d'une Europe centralisée, il faut que les Français comprennent que le modèle centralisé de la République française est un modèle qui ne fonctionne plus dans le monde moderne! C'est pour cela que le fédéralisme, c'est l'avenir de la modernité! Ce n'est tout de même pas tellement difficile

européen. Ne vous battez pas pour défendre des intérêts nationaux, comme cela a été le cas quand nous avons débattu, par exemple, de la directive sur les voitures. Il n'y a pas d'intérêt commun qui soit réduit à un intérêt national. L'intérêt de l'industrie automobile allemande n'est pas l'intérêt de toute l'Europe. Il faut que tout le monde le comprenne! Tout comme l'intérêt de l'industrie automobile française n'est pas l'intérêt de toute

pro serbes. L'Allemagne était, après la Deuxième Guerre,

je ne sais où... Quand nous avons compris que l'intérêt commun de l'Europe, ce n'était pas l'addition de l'intérêt politique de la France, plus de l'Allemagne, plus de l'Angleterre, nous avons réussi à intervenir. Voilà pourquoi je vous dis que l'intérêt commun de l'Europe en Ukraine, ce n'est pas l'intérêt de l'industrie et des grandes entreprises

commune! Je crois qu'aujourd'hui, en Ukraine, évidemment, ce n'est pas la guerre qui est en jeu mais si nous laissons tomber les Ukrainiens, demain nous laisserons tomber d'autres peuples. L'Europe doit donc dire L'Ukraine se bat pour la liberté et pour l'Europe. Nous sommes prêts à défendre par tous les moyens sauf militaires